Herr Präsident! Der Bericht des Parlaments über die Handelspolitik der EU ist mit Recht sehr kritisch. Ich begrüße ihn, und möchte der Berichterstatterin Frau Saïfi von Herzen für die gute Zusammenarbeit danken. Trotzdem ein paar Anmerkungen dazu Die öffentliche Debatte hat ja gezeigt, dass durch die sogenannten modernen Handelsabkommen unsere demokratischen Rechte eingeschränkt werden. Es kommt aber noch schlimmer Die Menschenrechte spielen immer weniger eine Rolle. Ein Beispiel Im sogenannten Mercosur Abkommen, das gerade verhandelt wird, soll der Import von Hähnchenfleisch angekurbelt werden.

Ist das mit den Menschenrechten vereinbar?

Deshalb hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass Handelsabkommen mit Marokko sich nicht auf Produkte aus diesen Bereichen beziehen dürfen. Die EU Kommission hat offen gesagt, sie will dieses Urteil umgehen.